Am votat în favoarea acestui raport deoarece consider că reformarea sistemului de resurse proprii din Uniunea Europeană reprezintă un pas înainte. Mai mult, sunt de părere că resursele proprii bazate pe TVA au un potențial important de a contribui într un mod pozitiv la bugetul Uniunii. Taxa ar putea ajuta la scăderea nivelului contribuțiilor din partea statelor membre. În plus, noul sistem ar aduce avantaje semnificative, precum o mai mare transparență, flexibilitate, siguranță și predictibilitate. Statele membre ar beneficia de un tratament egal, iar sarcina administrativă ar fi totodată redusă. Există însă și unele dezavantaje care trebuie luate în considerare în acest proces. Trebuie să avem în vedere faptul că metodologia este una complexă și procesul de simplificare este totuși destul de dificil. Sistemul de resurse proprii este foarte important și reformarea sa trebuie să beneficieze de toată atenția cuvenită.